ég vil þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir ræðuna og get tekið undir margt sem í henni stendur og finnst að mörgu leyti að kveði við annan tón en gerði í ræðum utanríkisráðherra frá síðustu þingum svo ég byrji nú á því að hæla hæstvirts utanríkisráðherra langar mig til að nefna hérna atriði sem ég fagna sérstaklega í ræðu hennar en þar vil ég nefna þessa áherslu sem er lögð á lýðræðislega aðkomu fólks að umræðunni um utanríkismál og nefni sérstaklega þá fundi sem hæstvirtur ráðherra nefndi í ræðu sinni opnir fundir sem haldnir eru með háskólunum og utanríkisráðuneytið hefur sem sagt komið á laggirnar og lagt sig eftir að verði haldnir svo sannarlega er ekki vanþörf á að stjórnvöld efni til samtals við fræðimenn og fagfólk vítt og breitt um samfélagið um utanríkismálin og ég tel því að fundirnir sem hæstvirtur ráðherra gat um í sinni ræðu séu sannarlega af hinu góða og verulega þörf viðbót og til þess fallnir að dýpka umræðuna um utanríkismálin sem er ekki vanþörf á annað sem ég tel vera til fyrirmyndar sem hæstvirtur ráðherra nefndi var starfshópurinn sem hún segist hafa skipað innan ráðuneytisins varðandi mannréttindamálin varðandi heildstæða aðgerðaáætlun á sviði mannúðar friðar og þróunarsamvinnumála það er auðvitað sannarlega gott að hópur af því tagi skuli nú vera starfandi innan ráðuneytisins og verður forvitnilegt að sjá þær tillögur sem hann kemur til með að leggja fram ég vil þó í því sambandi brýna hæstvirts utanríkisráðherra varðandi ýmsa þætti sem þarf að laga og leiðrétta frá því sem verið hefur ég nefni stefnu undangenginna ríkisstjórna varðandi mannréttindaskrifstofu íslands sem sinnir afar miklu og gagnlegu starfi í þágu mannréttindamála vítt og breitt bæði hér innan lands en ekki síður hvað varðar útlönd og okkar stöðu í þeim efnum þannig að ég hvet hæstvirtan ráðherra til að taka sérstaklega á því að mannréttindaskrifstofa íslands fái að standa af reisn við sitt hlutverk við sjáum þess ekki merki í fjárlagafrumvarpinu eins og það liggur fyrir en ég treysti því engu að síður að það verði gerðar ákveðnar leiðréttingar í þeim málaflokki

góð og gefur okkur tilefni til að ætla að þar geti orðið einhverjar áherslubreytingar verð ég þó að segja að þegar hæstvirtur ráðherra segir að það liggi á og ríði á að við styðjum þróunarlöndin til sjálfsbjargar í efnahags og velferðarmálum þá hefur það auðvitað verið sagt áður og við vitum að það er mjög erfitt að standa við þau orð í orði kveðnu viljum við ábyggilega öll tryggja að þróunarlöndin séu styrkt til sjálfsbjargar og við getum sjálfsagt öll tekið undir orð í viðtali sem haft var við þau í fréttablaðinu sunnudaginn var fjórða nóvember þá fjalla þau einmitt um þessa þætti þau hafa af eigin reynslu fundið það út að það sé mikilvægara að kenna fátækum að búa til peninga en að ausa í þá fé og ég vil vekja athygli hæstvirts utanríkisráðherra á þessu viðtali og ummælum þeirra hjóna því að það er alveg ljóst að þeir sem koma á þessi svæði þar sem við erum að beita okkur í þróunarhjálp hafa lokið upp einum munni oftar en einu sinni í þessum efnum ég held að ákallið sem kemur fram í viðtalinu

þróunarlandanna heldur að við getum styrkt fólkið til sjálfshjálpar eins og til dæmis með því að hjálpa fólki að fram undir sig fótunum í atvinnurekstri í litlum atvinnufyrirtækjum hvernig við getum tryggt að menntunin sé með þeim hætti að fólkið nái að mennta sig og þjóð sína svo þurfum við í þeim efnum líka að huga að því sem við samþykktum á norðurlandaráðsþinginu núna nýafstöðnu að við ríku þjóðirnar í vestri og norður evrópu verðum að gá að því að við dögum ekki aktíft vera að sækjast í menntað fólk í álfum eins og afríku þar sem atgervisflótti er gríðarlega mikill við verðum að tryggja að þessar þjóðir geti haldið sínu menntaða fólki hjá sér til þess þurfum við að finna virkar leiðir til að hjálpa þróunarlöndunum til sjálfshjálpar síðan eru það ákveðin atriði í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra sem mig langar til að fara um nokkrum orðum

atriði sem varða okkar hlutverk okkar íslendinga í þessari vegferð þjóða við þetta stóra verkefni sem við erum að vinna núna að reyna að auka gæði umhverfisins okkar og þá ekki síst lofthjúpsins umhverfismálin eru með þeim hætti að þau eru sameiginlegur málaflokkur sem þjóðir heims þurfa að taka á í sameiningu og hæstvirtur utanríkisráðherra hefur í ræðum sínum látið okkur skilja að hún beri hlutverk okkar þar mjög fyrir brjósti hún sagði til dæmis í umræðum um stefnuræðu forsætisráðherra hér í upphafi þessa þings að baráttan gegn loftslagsbreytingunum væri barátta fyrir öryggi okkar allra sem ég er sammála henni í og ég er líka sammála því að það sé runninn upp tími aðgerða eins og hún hélt þá fram og ég hef staðið í þeirri meiningu að þar ættum við samleið hæstvirts utanríkisráðherra er þeirrar

nú spyr ég hvað á hæstvirtan utanríkisráðherra við þegar hún eins og kemur fram í ræðu hennar líka nú vill að íslendingar standi í fararbroddi þjóða ekki bara framarlega heldur beinlínis í fararbroddi að við stöndum í spíssi umræðunnar og aðgerðanna í loftslagsmálunum ég verð að segja að í mínum huga eru verkefnin á umhverfissviðinu þau verkefni sem ríkisstjórnir þjóðríkja heims standa frammi fyrir að byrja að leysa af ákveðni og það er ekki útséð um það hvernig þessi markmið hinna framsæknustu ríkisstjórna koma til með að nást en ég er sammála því að við eigum að standa við hliðina á þeim þjóðum sem setja sér háleitust markmið mér hefur fundist að þetta megi ekki vera orðin tóm mér finnst ákveðnar vísbendingar um það að hér geti verið um slíkt að ræða því að eins og komið hefur fram hér í umræðunni hefur hæstvirtur forsætisráðherra lýst því hér yfir sem sinni skoðun að íslendingar eigi að fara fram á alþjóðavettvangi með kröfuna um frekari undanþágur frá

sjónarmið umhverfisráðherra og að því er virðist sjónarmið hæstvirts utanríkisráðherra einnig það skiptir verulegu máli virðulegi forseti að við íslendingar stöndum af heiðarleika og trúverðugleika við hliðina á norðurlandaþjóðunum í loftslagsmálunum á þessum komandi missirum á norðurlandaráðsþinginu sem haldið var í síðustu viku kom fram vilji ráðamanna allra norrænu þjóðanna til þess að gangast við þessum vanda og að tryggja það að fundurinn í kaupmannahöfn sem hæstvirtur utanríkisráðherra nefndi hér í ræðu áðan verði með þeim hætti að við getum gengið hnarreist frá honum og í því sambandi lagði norðurlandaráð í raun og veru upp ákveðnar línur sem er mikilvægt að ríkisstjórn íslands fylgi eftir núna á næstu vikum og mánuðum þegar menn standa í eða eru að leggja svona fyrstu drögin að undirbúningi fundarins í kaupmannahöfn þar eru til dæmis verkefni sem varða menntun fólks menntun og fræðslu á víðtækan hátt það er að norðurlandaráð mæltist til það í ályktun sem samþykkt var að það yrði staðið fyrir ákveðnu fræðsluátaki meðal skólanema um loftslagsbreytingar og leiðtogafundinn sjálfan það var samþykkt að það ætti að standa fyrir umræðu með breiðri þátttöku alþýðu um loftslagsmálin þar sem sjónum ætti að beina að ábyrgð einstaklingsins og að félagslegum afleiðingum af loftslagsbreytingunum fyrir samfélagið þar sem áhrifin verða mest það var samþykkt að það ætti að standa fyrir sýningum og kynningu á endurnýjanlegum orkugjöfum og umhverfistækni í tengslum við ráðstefnuna og að það ætti að skipuleggja norrænar hringborðsumræður með fremstu sérfræðingum allra norðurlandanna

umhverfismálum á norrænum og alþjóðlegum vettvangi svo eitthvað sé nefnt til þess að við íslendingar getum staðið við hlið norrænu þjóðanna í þessu efni þarf að byrja að vinna þessa heimavinnu því að þetta gerist ekki bara sisvona á fundinum í kaupmannahöfn tvö þúsund og níu íslensk stjórnvöld þurfa að tryggja að hér heima séu þessi markmið uppfyllt með því að það sé aktíft farið út í samfélagið og uppfræðslan stunduð þar inn í skólakerfið og að þeir hópar í samfélaginu sem

þátttaka þeirra á fundinum í kaupmannahöfn í okkar nafni verði tryggð þetta tel ég afar mikilvægt ef við í alvöru ætlum að uppfylla þessi markmið okkar að vera í fararbroddi í þessari umræðu og aðgerðum í loftslagsmálunum mig langar til að nefna hér hæstvirtur forseti af því að hæstvirtur utanríkisráðherra talar um það í ræðu sinni að hún láti sér annt um opna umræðu og samstarf við almenning í þessum alþjóðamálum að þá er auðvitað mjög mikilvægt að aðgerðir fylgi þeim orðum og að við praktíserum það lýðræði sem talað er fyrir þá erum við kannski komin að þeim mikilvæga þætti lýðræðisins sem lýtur að því hvernig við tryggjum þátttöku almennings í ákvarðanatöku að mínu mati tryggjum við hana ekki nema með mjög mikilli og vandaðri upplýsingagjöf til almennings og í þessu sambandi langar mig til að minna á eitt af skítugu börnunum hennar evu sem ríkisstjórn hefur falið í skuggunum og það er af óhreinu börnunum hennar evu svo að stuðlanna sé nú gætt í setningunni þá voru þau óhrein börnin hennar evu þá langar mig til að minnast sem sagt á árósasamninginn við vitum að fyrri ríkisstjórn lét undir höfuð leggjast að fullgilda árósasamninginn einungis ein af þremur stoðum samningsins var leidd í lög á síðasta kjörtímabili nú bíður þessarar ríkisstjórnar að reka af okkur slyðruorðið í þessum efnum og að fullgilda þær tvær stoðir árósasamningsins sem eftir eru það er algjört grundvallaratriði ef við ætlum á alþjóðavettvangi að teljast trúverðug í umræðunni kom umhverfismál og ef við ætlum að láta taka okkur alvarlega verðum við að geta staðið teinrétt og keik og sagt að við höfum eins og hinar norðurlandaþjóðirnar fullgilt árósasamninginn það getum við ekki gert í dag þannig að ég tel að hæstvirtur utanríkisráðherra verði að tryggja það að algjörlega á næstu dögum verði farið í þessa vinnu að klára til enda fullgildingu árósasamningsins það má nefna fleiri alþjóðlega samninga sem við þurfum að ganga í að fullgilda það er ákveðið forgangsverkefni hjá þessari ríkisstjórn að fara í málefni barna og í þeim efnum höfum við heyrt að hæstvirtur félagsmálaráðherra vill gjarnan að barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna verði endanlega leiddur í lög á íslandi og ég fagna því en það eru fleiri samninga sem við má nefna fleiri atriði í þeim efnum sem koma fram í svari hæstvirts utanríkisráðherra fyrir skemmstu við fyrirspurn háttvirts þingmanns álfheiðar ingadóttur um aðild íslands að alþjóðasamningum og menn geta kynnt sér á þingskjali númer hundrað fjörutíu og þrjú ef við ætlum hæstvirtur forseti í alvöru að taka þátt í samfélagi þjóðanna og vera þar trúverðugur

að við áttum okkur á því að við höfum verk að vinna hér heima við þurfum að ganga í að fullgilda þá samninga sem við eigum eftir að fullgilda við þurfum að tryggja að samstarf okkar við sameinuðu þjóðirnar sé með þeim hætti að við förum fram með þann boðskap sem er við hæfi og sómir herlausri þjóð í norður atlantshafinu og við þurfum að tryggja að umhverfismál félagslegt réttlæti og mannréttindi séu ævinlega í fararbroddi í öllum okkar